Ik ben blij dat de Commissie het initiatief heeft genomen om de Richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, te herzien. Zowel het gebruik als het lijden van proefdieren moeten sterk worden verminderd en dat kan door de ontwikkeling van wetenschappelijke methodes die gelijkwaardig of efficiënter zijn, te stimuleren, zonder dat we de ontwikkeling van geneesmiddelen daarmee teveel hinderen. Waar ik echter moeite mee heb, is dat er meerdere amendementen zijn ingediend, die het voorstel sterk kunnen afzwakken. We moeten niet het doel van het voorstel uit het oog verliezen. Het gaat hier om de bescherming van de proefdieren en níet om de bedrijfswinsten.

Deze procedures zijn onethisch en barbaars. Ten slotte moet het proefgebruik van niet menselijke primaten compleet worden uitgefaseerd.